Én egyetértettem ennek a jelentésnek az alapvetésével, ami végighúzódik rajta, mégpedig hogy sajnálatos, hogy mind a mai napig a nőket tekintjük majdnem hogy a kizárólagos felelősének mindannak, ami a családban, a családi otthonban, a háztartásban történik. Valamiféle hamis biológia különbségre hivatkozva azt mondjuk, hogy a nők képesek, alkalmasak és kötelesek kizárólagosan a gyermekek gondozására, nevelésére, az idős hozzátartozók gondozására, a betegápolásra, az esetleges fogyatékos családtagnak az ápolására, és ez

Alapvető lenne ennek a szemléletnek a megváltoztatása, abban ugyan egyetértek, hogy nem kötelezheti az Unió a tagállamokat, de oktatásban, médiában és EU s ajánlásokban jó lenne valahogy odahatni, hogy társként, férfi és nő, valamint a társadalom együtt vállalja fel ezeket a fontos feladatokat.